Monsieur le Président, Madame von der Leyen, vous fixez un cap très ambitieux pour l'Europe diviser par deux nos émissions de CO2 d'ici 2030, et vous avez parfaitement raison, c'est une question de vie ou de mort. Mais pour gagner la bataille du climat, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, il faut une banque du climat. Oui, il faut un fonds d'investissement, vous avez raison. Mais il faut aller plus loin il faut dégager un budget climat de 100⁰milliards chaque année pour financer un vrai plan Marshall pour l'Afrique, pour financer un vrai programme de recherche et pour aider toutes les familles, toutes les petites entreprises d'Europe à financer la transition. Comment trouver 100⁰milliards d'euros, chaque année, sans taxer monsieur et madame tout le monde? Je pense qu'il est urgent de lutter contre le dumping fiscal européen.

Alors, si on veut effectivement gagner la bataille du climat, et je crois que vous le voulez, ma question est simple est ce que le prochain cadre pluriannuel peut dégager un budget supplémentaire de 100⁰milliards par an?